Señor presidente, la semana pasada el presidente de Cataluña explicó en este Parlamento la determinación de su Gobierno de que en Cataluña votemos sobre nuestro futuro político a más tardar este septiembre.

Porque tenemos un mandato democrático al que no pensamos renunciar y lo haremos de forma legal, legítima, democrática y pacífica, como se hacen las cosas en Europa. Mientras algunos pretenden intimidar la vía democrática, amenazando con precintar los colegios electorales y llevando a nuestros políticos a los tribunales, nosotros seguimos imperturbables en el camino de la democracia. Desde Cataluña queremos contribuir de manera directa como nuevo Estado miembro a forjar y reforzar este espacio común de libertad, progreso, solidaridad y justicia que queremos que sea la Unión Europea.